Landminen stellen wahrscheinlich auch in ferner Zukunft noch ein großes Problem dar. Glauben Sie, dass es möglich ist, eigene Forschungsprogramme zur Aufspürung von Landminen zu initiieren? Das ist ja nicht nur ein europäisches Problem, das ist ein globales Problem. Können Sie sich vorstellen, hier auch geeignete Institutionen ausfindig zu machen, die sich mit Forschungsprogrammen in diesem Bereich auseinandersetzen?